Monsieur le Président, Madame la Commissaire, le commerce en ligne a pris, en raison de l'essor des nouvelles technologies et de l'internet, des proportions considérables et devient un vecteur essentiel de développement pour les entreprises, en particulier les PME, et un gage d'opportunités nouvelles pour les consommateurs. Mais il a également généré de graves distorsions de concurrence avec l'avènement de mastodontes de l'internet comme les GAFA et de pratiques anticoncurrentielles, qui se sont nourries de l'absence de défenses réglementaires adéquates. Ce texte a donc pris la mesure de l'enjeu économique actuel pour la défense des consommateurs en donnant une définition claire des contenus numériques, en garantissant aux consommateurs la conformité contractuelle de leurs achats, en encadrant les pratiques commerciales en ligne, en instaurant des garanties commerciales de durabilité qui devraient mécaniquement inciter consommateurs et producteurs à consommer et à produire moins, mais mieux. De plus, l'équilibre de la loi française sur les aspects contractuels entre vendeurs et consommateurs a fini par être respecté et c'est une bonne nouvelle. Malheureusement, le sempiternel refrain idéologique sur l'abolition des frontières et sur les obstacles au marché unique est en revanche bien superflu dans le contexte économique et social que nous connaissons.